Es fundamental para el futuro de nuestros jóvenes en particular.

Pues que se busque la vida, pero que haga trabajar a los Estados miembros, que no vengan con excusas absolutamente inútiles frente al drama que se vive que si la descentralización administrativa que si no tienen capacidades administrativas

Lo último que he oído es que, además, hablar de empleos de calidad hace que no puedan ser recogidos determinados proyectos.